Először én is szeretnék gratulálni az előadónak, akivel egészen kiváló volt az együttműködésünk.

Az ágazat kulcsszereplői a fiatalok, és sok nemzetközi elismertségű start up vállalkozás indult Európából az audiovizuális és informatikai területen, mint például magyar Prezi szoftver. Fontosnak tartjuk, hogy a keretprogram hozzáférhető legyen a hátrányos társadalmi helyzetű csoportok, fogyatékossággal élők, romák számára is és a korlátozott támogatási kapacitással rendelkező tagállamokban és régiókban működő vállalkozások számára is.